Hvala za besedo, predsednica. Spoštovani! Glejte, o tem problemu zveri se je pisalo na veliko v časopisih, imeli smo odbore, mi zasedamo, ne, veste en delovni dan tega zakonodajnega telesa, je nekje vreden sto tisoč, kaj je proračun za naš zbor. Torej za zakonodajalce in kaj sprejemamo. Zdaj mi smo preleteli to, kar je problem nastal, problem je prisoten, smo preleteli to z interventnim zakonom, ne. Drugače bi moglo biti to sistemsko urejeno in se nekje na izvršilni ravni v samem udejanjenju, v samem gospodarjenju z naravo ali pa upravljanju z zvermi bi se morali to reševati, ne. Torej je tam nekaj narobe. Kar smo že zadnjič, ko smo govorili o energetskem zakonu, ne, lahko ti nekdo ustavi postopek in ti ne moreš speljati, kakor imaš zastavljeno, zato ker ima nekdo prevelika pooblastila. Kako lahko nekdo, ena skupina, ustavi celo reč in mi moramo pognati stranske hode, stranske načine. Mi se ukvarjamo, moramo povedati, mi nismo strokovnjaki. Mogoče moj kolega Mahnič je, ker je lovec, ne, več razume o tem zadevi, v glavnem, mi smo pa bolj kar sem poslušal, bolj čustveno razpravljali, se pogovarjali, zato ker tu je prisoten strah, pa medved, pa so malo grozovitosti, pa je volk, pa narava, pa razlika mesto pa vas, podeželje, pa narava. Ne. Smo bolj u v tej zašli. Manj pa lahko razumemo strokovno, kaj pomeni, gospodarjenje z gozdovi, z naravo, upravljanje z zvermi, in moramo mi zdaj tu kot bum, se opravičujem, ampak jaz gledam na parlament rahlo kot na, poroto, ki mora na prave predloge, ono tretje se v nečem odločiti, ker mi nismo strokovna javnost. Smo laična skupina, ki zastopamo pač interese naših ljudi in presojamo zadeve, ali so prav ali narobe. Pri meni je tej zadevi narobe to, da moramo interventni zakon sprejemati, da se na drugem nivoju ni moglo to razreševati in bo treba razmisliti dejansko, zakonodajalec oziroma izvršilna oblast, ki nam tudi zakone pripravlja, ministrstvo, razmišljati, kako urediti to področje, da nam neke majhne skupine, društva, kot naredijo, ne naredijo take škode, da se pol moramo mi vsi ukvarjati tu dneve in dneve in zgubljati čas in vse skupaj s stvarmi, ki so nastale zaradi, kakor je bilo zadnjič pri Energetskem zakonu poudarjeno - trije ljudje se zberejo, naredijo iniciativo in ti ustavijo postopek. Hvala lepa.